Señora presidenta, yo creo que este debate no lo estamos enfocando bien hoy no toca debatir aquí sobre cómo esclavizan, torturan y violan a las personas migrantes en Libia, porque esto está ya más que documentado. El debate es por qué todo esto se está haciendo, promovido y pagado por la Unión Europea. Es la Unión Europea la que financia a una guardia costera libia compuesta por milicias que ha hundido barcos llenos de migrantes en el mar, que utiliza la violencia de forma sistemática y que persigue a las ONG. Es la Unión Europea la que financia estos centros de detención donde hay violencia física y sexual, donde las personas migrantes están desnutridas y son torturadas. Y, en lugar de abrir vías legales y seguras para que estas personas puedan llegar a Europa —que lo dicen mucho pero no lo hacen—, en lugar de eso, lo que hacen es deportarlas para que vuelvan a la guerra y a la pobreza de la que huyeron. La pregunta es ¿Quién acompañará a los torturadores libios cuando se sienten en el banquillo de la Corte Penal Internacional por crímenes por la contra la humanidad?